Wir begrüßen die im Bericht vorgeschlagene neue Verteilung der Sitze nach dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs.

Es hat den Kommissionspräsidenten, es hat die Kommission, es hat das Europäische Parlament gestärkt, und es hat den Einfluss der Bürgerinnen und Bürger auf den Kommissionspräsidenten erhöht. Wir haben alle davon profitiert.

Es gibt ein eigenes Demokratiemodell. Daher begrüße ich die ergänzende Einführung von europäischen Listen, Grundmandate auf nationalen Listen, ergänzende Reststimmen und Zweitstimmen auf europäischen Listen. Viertens Die europäischen Listen sollten aber gekoppelt werden an die Gründung von europäischen Parteien wir sind eine europäische Parteien und parlamentarische Demokratie.